Permakultura ni samo vrtnarjenje. Vrtnarjenje je del, ki ga permakulturno načrtovanje, permakulturni principi, koncept permakulture pokriva. Namreč permakultura izhaja iz permanentne agrikulture. Namreč ko se je ta način načrtovanja in dojemanja okolja začel razvijati, je to izhajalo, iz opazovanja, kako človeški se pravi, kako okolja, ki jih je ustvaril človek, oziroma okolja, kjer ima vpliv človek, ne funkcionirajo. Ne funkcionirajo v smislu, da nekaj narediš in se vse poruši. Ali pa vpliva škodljivo na nekaj, kar je vpletenega znotraj tega sistema. In ko so, začetniki, se pravi, to so, to sta dva posameznika Holmgren in Mollison iz Avstralije, sta se začela o tem pogovarjati in sta doumela, da če pa pogledamo v naravo, da pa stvari delujejo in so v odnosih v, v odnosih, ki vzpostavljajo neko ravnotežje, kjer ni odpadka, kjer ni škodljivih vplival. Kar so samo vzroki in posledice in iskanje balansa. Tako. Onadva sta v bistvu takrat ugotovila, da se gre za neko permanentno agrikulturo. Se pravi upravljanje, če že je vpleten človek, posameznik, se gre za upravljanje z naravo. In ker v naravi vse že deluje, sta ugotovila, da človek s svojimi posegi prekine odnos permanentnosti. Se pravi dolgoživosti. se pravi, neke, nekega načina, ki na dolgi rok deluje. no, mogoče, če se malenkost vrnm nazaj na permakulturo. Permakultura, se pravi permanentna agrikultura, ki se je kasneje v permanentno kulturo, spremenila, ker se ne gre samo za naravo, ampak se gre za glavne etike, ki jih tudi permakultura opisuje, in sicer skrb za ljudi, skrb za naravo in skrb za presežke. Na primer v naravi presežkov ni. Oziroma je to to ustvarjanje balansa, nekaj, kar je odpadek za, recimo rastlina razpade in imamo pač odpadek, ampak v naravi gre ta odpadek v biomaso, ki nahrani druge organizme. Se pravi, da je vsaka snov v konstantnem procesu prehajanja. In, se pravi permakultura osnovne etike, ki jih imamo. Imamo tudi rožo, ki se z različnimi aspekti permakulture ukvarja. Eden izmed aspektov je tudi naravna gradnja. Recimo en cvet od te rože je tudi ekonomija, na primer, potem imamo socialne sisteme. Se pravi, te različne aspekte. No, in recimo naravna gradnja, osvetljuje, osvetljuje princip, kaj je sploh gradnja. Se pravi, gradnja potrebuje neke surovine, ki jih vzame z naravo, iz narave, zato da ustvari neko zgradbo, se pravi v temu primeru bivališče, ki bo služilo potrebam človeka. Včasih je bila naravna gradnja pač naravna, ker je bila edina možna in je vse se pravi, vse pritekalo direkt iz narave. Se pravi, če sem jaz v Južni Ameriki, razpolagam s tistimi materiali, ki so v Južni Ameriki na voljo. Če sem jaz v Evropi ali pa v Severni Evropi recimo, ker je malo večji kontrast, ker je tam več lesne surovine, se pravi se izhaja iz materialov, ki so na razpolago tam. In zato, da se je nekaj zgradilo, se je razpolagalo s temi materiali. Na primer zdaj pa, kar smo, ker v v dobi tehnologije, imamo na voljo veliko različnih komponent, ki jih povezujemo bolj ali odpornostne, se pravi, v neke materiale, ki imajo potem različne lastnosti, katere želimo doseči z z neko kombinacijo, se je začelo ustvarjati vse več umetnih materialov. Ampak dejstvo je, da ti umetni materiali prinašajo tudi neko umetnost v v svojem delovanju. Medtem ko naravni materiali pa še vedno dihajo, odzivajo, se pravi so živi, se odzivajo na neko, na neko okolje. Ali kar se tiče vlage, temperature, razkrojevalcev, se pravi, na kaj so občutljivi, na kaj niso občutljivi. Se pravi, če jaz želim zgraditi zares živo in v v sozvočju z, lokalno specifiko, kjer bivam in gradim, je zame pomembno, da uporabim naravne materiale in princip naravne gradnje. jaz mislim, da se vrača zaradi tega, ker ker se je, ker se je, toliko negativnih posledic začelo kazati, da so se zdaj toliko združile in povezale, da, da da je prepoznan učinek le-teh, na zdravje človeka, na počutje človeka, na dolgoživost človeka, na človekov vpliv na naravo, na človekovo povezavo z naravo, ali pa tudi ločenost od narave. Če živimo mi v domu, ki ni diha, ki ne diha, ki je mrtev, rabimo prezračevati, rabimo ogrevati, rabimo nova okna, rabimo, rabimo zadostiti ogromno enim pogojem, zato da se ustvari neko ravnotežje. Če pa mi že vnaprej vemo, kaj, kje je, Ali pa če jaz, če jaz vem, tako, kako umetni materiali, glede na to, da imamo zdaj pač imamo že neke uvide in neke raziskave in in tako dalje, neka spoznanja, ki ki se jih, se pravi, skupaj nabira, ne. Se pravi, če jaz tisto vse preberem, pol vidim, da če se jaz zaprem v umetno, umetno stavbo, pač bom svojemu se pravi, svojemu telesu ustvarila umetne pogoje, v katerih bom morala zelo veliko vlagati v prilagajanje telesa tem pogojem, zato da se sploh recimo zato, da preprečim bolezen. Ne, z naravno gradnjo pa jaz v bistvu gradim zdravo okolje in v bistvu s tem podpiram svoje lastno zdravje. ja, v Sloveniji zdaj primere dobre prakse imamo, tudi zaradi tega, ker se je potreba po naravnih materialih, naravi gradnji in, se pravi, bivanju v sozvočju ali pa v sodelovanju z naravo pojavlja že nekaj časa nazaj, ali pa v tem vmesnemu nekem dvajsetletnem obdobju, so se tudi strokovnjaki začeli bolj angažirati. kar tule imamo pa zelo veliko izziv z zakonodajo, kar se področja gradnje tiče, in certificiranimi materiali in ... Ja, permakulturno gibanje se je začelo že pred več kot dvajsetimi leti. V Sloveniji, tako. s tem, ko je nekaj posameznikov prepoznalo, da življenje v mestu in, izolirano od narave, in tega trajnostnega načina življenja pač na dolgi rok ne gre. In so iskali, alternative, ki nagovarjajo na te potrebe, in to permakultura je, in so ustanovili permakulturno društvo. se pravi, to društvo je imelo različne razvojne faze tudi, ki se odražajo glede na potrebe, ki so jih ljudje v določenih obdobjih imeli, in pa tudi, sposobnosti oziroma možnosti, ki so jih imeli, ne. no, v zadnjem, v zadnjih šestih letih pa se pozna novi val, in sicer mladih, ki so informirani, ki poznajo lokalno problematiko, zavedajo se pa tudi globalnih izzivov. Oziroma preko globalnih, problematike, se pravi, prepoznavajo lokalne izzive in prepoznavajo, potrebo, da se začnemo na to odzivati. Kar je recimo tudi potreba po povezovanju, potreba po širjenju dobrih praks, potreba po temu, da se kvalitetne informacije, širijo v prostoru, potrebo po povezavo z naravo, potreba po razumevanju narave. Seveda. Sploh pri teh mladih okrog, ke so tam mogoče med dvajsetim in tridesetim letom, se pravi, da imajo že zadosten nabor informacij, imajo že zmožnost nekega kritičnega in celovitega razmišljanja, plus to, da imajo že kapaciteto se odzivati na neke družbene, okoljske in ostale spremembe, se tule zelo pozna njihov glas. pozna se glas, pozna se tudi povezovanje, da, je preko tega zmožno, bilo ustvariti momentum tega glasu, da tudi neka laična javnost, ki ne zmore razumevanja, te problematike, da, da recimo tudi ta laična javnost je zmožna in pripravljena prisluhniti. Ali prisiljena ali pa toliko na glas nagovorjena, da so v nekem odzivu zdaj, ne. Okej, ekovasi. Ja, ker drugače socialna permakultura tudi obstaja in je kot podveja, ker ... Tako. Ker, se pravi, permakultura, permanentna agrikultura je nastala iz skrbi za naravo in povezovanja z naravo. S tem, da tule skozi glavne etike skrb za naravo, skrb za ljudi, skrb za presežke, pa prepoznava pomembnost človeka, ki je del naravnega sistema. Zaradi tega je postala permanentna kultura, permakultura. Neki sinonim. In socialni aspekt je to, tako, je zelo pomembno, zaradi tega, ker človek je v končni fazi tisti, ki vnaša neko spremembo v delovanje ali pa v se pravi v poseganje v naravo, zaradi česar potem se stvari zalomijo in ne delujejo. Se pravi, če pogledamo na začetek, je človek, človek dejansko v središču, in njegova narava in razumevanje narave človeka. Recimo odnosi so zelo močna, zelo močna komponenta, zaradi tega, ker tukaj se gre za odnos s samim sabo, odnos z drugim in odnos, odnosi naprej, ne. Se pravi, kvaliteta odnosa, kakor ga imam jaz lahko sama s sabo, pogojuje, kakšne odnose imam jaz, imamo vsak posameznik iz točke nič, nič. Se referiramo, v, v socialni permakulturi skozi en princip načrtovanja. Se pravi, je človek nič, nič, cona, iz katere izhaja pol vse, kar je navzven. Točka nič, ki je hiša, točka ena, ki je okolica hiše, točka dva, se pravi cona dva, ki je pol še širši prostor, recimo, dokler ne pridemo do cone pet, v katerega človek ne posega, ker je dejansko nedotaknjen, del naravnega ekosistema, od katerega, iz katerega se pa človek uči in v njega ne posega. Ja. Ne, ni res. Kakor pa, kakor pa jaz vidim, je v bistvu hipi, recimo temu, scena naredila en, en glavni prepoznaven impulz za gibanje v tej smeri, ravno zaradi te ozaveščenosti, informiranosti, povezanosti z naravo, po drugi strani pa nenavezanosti na ali specifične prostore ali na specifičen lifestyle oziroma kvečjemu, se pravi, to je bila skupina, ki se je začela aktivno in, kritično odzivati na politične razmere. In ki, ki je zmožna pognati, bila zmožna pognati gibanje, ki je bilo prepoznano v svetovnem merilu, ne. Ker, in na primer to so bili, iz tam so izhajali posamezniki, ki so se potem začeli povezovati. Ni pa nikakor pa nima to pač nekega lahko ima hipijevski prizvok, nikakor pa ne hipijevskega, se pravi, vzrok, posledice, ne. ampak se gre tu za, res za posameznike, ki so prepoznali problematiko, globalno problematiko, in impulz, da želijo biti del spremembe. Zato so začeli se povezovati in ustvarjati manjše sisteme, kateri so lahko, bolj, tako, bolj celoviti in in bolj, bolj osmišljeni in zaradi tega boljše, funkcionirajo. Zdaj recimo, v tem trenutku ogromno govorimo o sustainabilityju, se pravi o nekem trajnostnem razvoju. S tem, da če mi delamo, direktni prevod, je sustainability, sustain, se pravi, ohraniti trenutno stanje. Zavedanje, recimo če se pa na te skupnosti, ekovasi, in te, se pravi, skupine ljudi, ki se povezujejo z določenim namenom, pa prepoznavamo že kritičnost razmišljanja. Da samo ohranjanje trenutnega stanja ni več dovolj, ampak je treba je treba ubirati načine, ki bodo prispevali, ne samo več kot regeneraciji trenutnega stanja oziroma rekonstrukciji trenutnega stanja, ampak dejansko regeneraciji celotnega aspekta skozi manjše elemente, če želimo doseči zares tako spremembo, kolikor je ta trenutek glede na pretekla dejanja, posledice potrebna, da se naredi, da se naredi, se pravi, res bivanje z naravo, se pravi neko sonaravno, sozvočno bivanje z naravo, zato da z lastnimi potrebami in zadovoljevanjem teh potreb ne hodimo več preko planetarnih mej. Tako. In ne samo, da ne škodujejo, ampak da celo pomagajo naravi, da se regenerira in, se pravi, začne v njeno prvotno stanje, se pravi vračati. Se pravi, tisto, ki je bilo pred posledico škodljivim h vplivov človeka v naravo. Seveda. In ker se gre za koncept, to ni samo, ne vem, pač recimo en, ena beseda, ampak se gre za koncept sonaravnega načina bivanja, ki pa vključuje štiri dimenzije. In te dimenzije so socialna dimenzija, kamor dejansko je v ospredju človek, medčloveški odnosi, različne dinamike v skupinah, različne dinamike v različnih okoljih. Pol imamo, ekonomijo, na primer, ne. Se pravi, s v ekonomijo so pa vsi transferji in, na kak način, v bistvu tule je pa bolj, na kak način človek zadovoljuje svoje potrebe, katere vse vire rabi, za kako ceno napram naravnim, oziroma žrtvi narave tu gre, ne. Potem imamo ne vrlvju, kar je zelo odvisno ... Prosim? Neki svetovni pogled. Včasih se je imenovalo to tudi kultura. Ampak gre se za neke svetovne nazore, zaradi tega, ker včasih, ke smo bili kot plemena izolirani na svojih različnih koncih, in recimo so bile poti težje ali pa počasnejše premostljive, so bile te večje izolacije, in zaradi tega kulturne specifike močnejše. Medtem ko zdaj, s to neko globalizacijo, pretokom informacij in vsem tem, govorimo pa že o nekaj globalni kulturi, o nekom, človeku Zemlje, ne. Državljanu Zemlje. In in tule v bistvu se gre ta svetovni nazor iz tiste lokalne, plemenske specifike v bistvu se generalizira in se skuša, vzpostaviti kulturo, ki jo zdaj v tem trenutku soustvarjamo z vsem tem, kar prinašamo iz tega lastnega kulturnega aspekta na primer, ne. samo če, še ta zadnjo dimenzijo omenim, ne, ker ta zadnja dimenzija je pa, narava. Tukaj pa se gre za direktni, nagovor narave, kake so naravne danosti, kje so njihove meje, kako ti pretoki delujejo. Mi recimo črpamo vodo, mislimo, da nam je ne bo nikoli zmanjkalo, sem zaradi tega, ke imamo denar črpališče se pravi si privoščiti, po drugi strani se nam pa zaradi tega vodni sistemi do take mere krčijo, da lahko v dvajsetih letih ostanemo brez pitne vode. Se pravi, rabimo razumeti naravne cikle in principe narave in njenih omejitev, zato da človek s svojim dejanjem ne pretirano posega noter. In ekovaške skupnosti, se pravi, vse te aspekte, vse te dimenzije nagovarjajo zavestno, se kakor sem prej omenila, se informirajo, se učijo, načrtujejo, iščejo dobre prakse in načine, ki bi lahko delovale, lokalno specifično. Okej. tukaj bom malo bolj, na splošno odgovorila, zaradi tega, ker, recimo zdaj, ko sem različne ekovasi, spoznala, vidim, da se ne gre za to, kaj vidiš, kaj oni uporabljajo, kaj, kateri so elementi, ki jih prakticirajo, v katerem okolju je to bazirano, ampak se bolj gre za to, kako ti kot prišlek z z nekega konvencionalnega okolja, z nekimi pač za ta svet predstavljenimi normalnimi okoliščinami in iz takega funkcioniranja prideš v ekovas, je zame najbolj transformativno, kako se počutiš. Ja, se pravi, konkretno gledano je zelo veliko od tega, koliko ljudi je v tej vasi, kake so njihove potrebe, kak način življenja izbirajo. Na primer, zdaj imam tukaj, eno, eno iniciativo, ki so, ki živijo v malih hiškah in živijo zelo na preproste načine, imajo neko skupno kuhinjo, imajo, skupno dnevno sobo, imajo pol skupni vrt, naredili so tudi gozdni vrt, imajo tudi jacuzzi, prostor za relaksiranje na primer, imajo tudi redna srečanja, obredna srečanja, rojstne dneve praznujejo skupaj. Se pravi, ja, zavestno ustvarjajo neke priložnosti, da se srečujejo skupaj, da sodelujejo z naravo, da so samooskrbni, da recimo vejo, kaj jejo, da jim je pomembno, da da se zavedajo recimo, da težko procesirana oziroma zelo procesirana hrana je pač nekaj drugega, kakor pa če ti v na lastnemu vrtu, katerega ne špricaš, da se s tistega hraniš, ne. Se pravi, zna, prepozna se preko odnosov, na kak način si, si ali dobrodošel ali sprejet, nekako, v bistvu več je zanimanja za sočloveka. Recimo človek, ki te vpraša, kako si, ni tu fraza, ke se uporablja, ampak te vprašajo samo in zgolj takrat, kadar jih zares zanima. Kako pa si? drugače je pa zelo odvisno, ja. Eni imajo meditativne sobe in jim je več pomembna pač ta neki mir pa stik s sabo pa z nekim tem notranjim svetom, eni imajo več družabnih prostorov, recimo za starejše, za srednje generacije, ki rabijo malo več mogoče, plesa, petja in enega takega ekstravertnega izražanja, ali pa recimo neke igrivosti za otroke z gozdnimi vrtci, s preživljanjem časa v naravi.